V odôvodnení sa uvádza, že mnohé investície, na ktorých sa súkromný sektor s opatrnosti už nechce podieľať, by mohli vďaka prevzatiu rizika Európskou komisiou a jeho prerozdeleniu na celú Európsku úniu získať nádej na realizáciu. Návrhy formulované ako výnimka z politiky súdržnosti, ktorá je údajne odôvodnená súčasnou situáciou v zadlžených krajinách. Aj pán komisár Šemeta vo svojom úvodnom vystúpení priznal, že sa predloženým návrhom do istej miery obchádzajú európske pravidlá o poskytovaní štátnej pomoci. Priznám sa, že mám istú nedôveru k čestnosti a korektnosti tohto nariadenia. Ak totiž súkromný sektor vyhodnotí investičný projekt ako zmysluplný s potrebnou návratnosťou, vie si na jeho realizáciu nájsť primerané finančné zdroje.